Herr Präsident!

Wenn wir auch sehen, dass der Wasserverbrauch weltweit doppelt so schnell steigt wie die Bevölkerung so glaube ich, muss das zu denken geben. Wir müssen auch überlegen, wie wir diesen weltweiten Verbrauch langfristig sichern können. Derzeit ist es nach UN Zahlen so, dass circa 70 für Bewässerung in der Landwirtschaft ausgegeben werden, circa 22 entfallen auf die Industrie und 8 auf die Haushalte. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es eine sehr starke Verstädterung gibt, insbesondere in der sich entwickelnden Welt. Da laufen auch die Prognosen darauf hinaus, dass in dieser sich entwickelnden Welt bis 2050 ein 50 iger Anstieg des Wasserverbrauches zu verzeichnen sein wird.

Das hat der letzte UN Bericht gezeigt.

Zum Zweiten den Planeten blau zu erhalten. Und zum Dritten zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen.

Die Datenlage muss verbessert werden, um eine ordentliche Politik betreiben zu können.

Das ist auch das zentrale Konzept der Wasserrahmenrichtlinie.

Es gibt auch eine UN Resolution

führt. Aber ich glaube auch, dass es eine große Chance ist, wenn man zusammenarbeiten muss, und dass auch friedenssichernde und friedenserhaltende Politik gemacht werden

Das betrifft insbesondere die Industrie.